Señor presidente, comisario Avramopoulos, debatimos aquí en el Pleno del Parlamento Europeo el nuevo Sistema de Información de Visados.

Pues en permitir la conexión de los guardias de fronteras —de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea— con los consulados de los Estados miembros en todo el mundo en modo que se pueda proporcionar en tiempo real información de los solicitantes de visados Schengen que puedan plantear riesgos para la seguridad —a través de comparaciones biométricas, huellas dactilares y sistemas de identificación y de verificación—. De manera que hay que saludar esta iniciativa que responde a los desafíos de la seguridad en la Unión Europea y, en particular, permite la interconexión a través de las nuevas tecnologías y la interoperabilidad de los datos relativos a los solicitantes de visados y a las amenazas a la seguridad de los Estados miembros. Desde el Grupo socialista hemos aportado garantías de respeto de los principios del Tratado de Lisboa de proporcionalidad y de necesidad y al mismo tiempo de garantía y de respeto de los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Reglamento General de Protección de Datos.